Ich glaube, es sitzt hier fast keiner im Raum, der nicht gerne gehört hat, wie Sie uns erklärt haben, Herr Barroso, dass Sie jetzt bereit sind, zum großen Sprung nach vorn für Europa anzusetzen. Sie haben das am Beifall schon ablesen können.

Ich würde sagen, wir haben was Finanz und Wirtschaftskrise angeht bisher den verhindert, wir haben aber noch längst nicht alles unter Kontrolle. Wenn wir in die Mitgliedstaaten schauen, stellen wir fest, dass das, was wir immer wieder gesagt haben, nämlich dass wir mit zu kleinen Maßnahmen zu spät dran sind, heute immer noch stimmt. So wird in einigen Mitgliedstaaten jetzt über den EFSF abgestimmt was nicht verkehrt ist, aber man muss sagen, wenn man das in Zeit und Raum einordnet, dann müsste eigentlich schon über den dauerhaften Krisenmechanismus und seine Architektur und das wirkliche Aufbauen einer Wirtschaftsregierung entschieden werden. Dieses zu spät und zu wenig trifft aber nicht nur für das Agieren im Rat zu.

Dafür gab es gute Gründe. Trotzdem verpassen wir jetzt einige Chancen, was dieses Paket angeht. Es ist nicht der Sprung nach vorn für gute Entwicklung. Die Unwucht und auch darüber haben wir schon unglaublich oft geredet zwischen Stabilisierungspolitik und Politik für Aufbau und für Wege heraus aus der Krise ist auch in diesem Paket nicht in Ordnung. Das, was ich für das eigentliche Thema der politischen Krise in der Europäischen Union halte, wird weder mit unseren Vorschlägen zur Finanzkrise noch mit unseren Vorschlägen im Rahmen des Sixpacks gelöst. Unser eigentliches Problem ist, dass wir in verschiedenen Bereichen mit verschiedenen Maßnahmen in den letzten Jahren mehr Ungerechtigkeit geschaffen haben. Wenn wir das nicht korrigieren, werden wir die Fliehkräfte, die es ja nicht nur wegen der Hauptstadtdiplomatie gibt, sondern die es auch gibt, weil die Bürger das Vertrauen in die Funktionstüchtigkeit verlieren, nicht kontrollieren und nicht beenden können. Zum Thema Ungerechtigkeiten Ich glaube, Herr Barroso, dass wir das so nicht weiterlaufen lassen können, dass viele Jahre lang an den Finanzmärkten wahnsinnig verdient worden ist, bis es zum Knall gekommen ist und dann entschieden worden ist Wir vergesellschaften die Probleme und lassen die Gewinne bei denjenigen, die fröhlich spekuliert haben. Ich glaube, dass das ein großes Problem ist und dass die Bürger auch verstanden haben, dass die Stabilisierung bisher insgesamt zu ihren Lasten geht.

Wir können nicht allein auf Einsparmaßnahmen setzen.

Und wir müssen auch wirklich in nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung investieren, sonst werden wir keine Zustimmung für mehr Europa unter der Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger finden. Ich möchte drei Monate, bevor aus diesem Parlament eine Delegation nach Durban zur nächsten Weltklimakonferenz reisen wird, an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich betonen, Herr Barroso Auch wenn Sie in Ihrer Rede sogar von erneuerbaren Energien und Investitionen in nachhaltige Entwicklung gesprochen haben

Wir haben uns in den Jahren 2007 und 2008 darauf verständigt, dass es teurer sein wird, nicht in ehrgeizigen Klimaschutz zu investieren, als wir das bisher ermessen können.

An dieser Stelle sind Sie leider sehr schwach. Ich wollte eigentlich noch etwas zum Süden des Mittelmeeres sagen. Das streiche ich jetzt. Ich wünsche Catherine Ashton, dass es ihr gelingt, unsere Vergangenheit, die europäische Vergangenheit im Süden des Mittelmeeres zum Thema zu machen. Und ich wünsche viel Glück für die Verhandlungen um Israel und Palästina, denn diese Zwei Staaten Lösung und der Frieden dort ist ein weiterer Schlüssel für eine bessere Entwicklung in der arabischen Welt. Abschließend, Herr Barroso, zu Ihrem angekündigten großen Sprung Sie wissen, dass wir wollen, dass Sie der Mann sind, der jetzt dafür sorgt, dass etwas, was wir schon die ganze Zeit Wirtschaftsregierung nennen, tatsächlich angegangen wird. Ich glaube, Ihnen werden in den nächsten Wochen wenn Sie das so konsequent verfolgen, wie sie das hier versprochen haben manchmal die Ohren klingeln.